Monsieur le Président, à mon tour de féliciter M Bastos pour son rapport, qui, je crois, est très complet et aborde toutes les questions qui avaient été notamment soulevées par le rapport d'évaluation intermédiaire de la Commission. Manifestement, ce rapport met l'accent sur l'implication des ONG et des petites structures, sur l'amélioration de la gestion, sur tout ce qui permet, effectivement, de maintenir les objectifs du programme.

Le temps me manque pour parler de la prévention et de l'éducation sur les stéréotypes.